Najlepša hvala. Tako kot je v bistvu poslanec že povedal, je družba Dars kot upravljavec slovenskega omrežja avtocest in hitrih cest v letu dva tisoč osemnajst že uspešno izvedla rušitev in preureditev območij trinajstih cestninskih postaj. Še dodatnih pet cestninskih postaj je bilo v vključenih v javno naročilo, ki pa zaradi pritožbe na državno revizijsko komisijo ni bilo pravnomočno zaključeno in zato posledično ni bilo mogoče podpisati pogodb z izvajalci in izvesti gradbenih del. Trenutno je tako v okviru družbe Dars še vedno v teku razpis za preureditev petih cestninskih postaj, vzporedno z navedenim pa je v objavi tudi razpis za vseh preostalih šestnajst cestninskih postaj. Se pravi, enaindvajset je še cestninskih postaj, ki jih je potrebno, porušiti in po Darsovem planu naj bi bile tako rekoč vse v večjem delu porušene predvidoma v letu dva tisoč devetnajst, nekaj manjših del oziroma obseg del naj bi ostal še za prve mesece leta dva tisoč dvajset. Se pravi, v začetku leta dva tisoč dvajset bo naš avtocestni križ prevozen brez cestninskih postaj. Kar pa se tiče stroškov. Teh številk na žalost nimam s sabo, ker tudi v napovedi poslanskega vprašanja tega niste povedali, vam bom pa te številke zagotovila naknadno.